Wat gebeurt er nu?

Ik vind het wel prettig als u even luistert naar mijn argument. Er worden hier stemverklaringen afgegeven over een stemming die niet mocht plaatsvinden. Dat is ondemocratisch.

Dit klopt totaal niet.

U moet dat aan de orde stellen op de Conferentie van fractievoorzitters.